Nous soutenons la priorité donnée à l'investissement, à la recherche, à l'innovation, et l'augmentation des crédits de soutien aux PME, en particulier le programme COSME. Nous appuyons le renforcement des moyens en faveur des jeunes par l'octroi de crédits supplémentaires à Erasmus et la poursuite de l'initiative Emploi des jeunes. Nous souhaitons que beaucoup plus de moyens soient consacrés à la lutte contre le réchauffement climatique.

Nous voulons aussi, bien sûr, que des moyens supplémentaires soient prévus pour le contrôle des frontières, la gestion des flux migratoires, la coopération entre les forces de police et la lutte contre le terrorisme.

En conséquence, je soutiens la réduction des crédits de préadhésion pour la Turquie, sans toutefois contester les trois milliards demandés pour les réfugiés. Il faut renforcer les moyens de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Ce n'est pas en privant des centaines de milliers d'enfants palestiniens d'école que nous contribuerons à la réalisation de la paix.